Klimawandel ist ein globales Problem, deswegen brauchen wir auch globale Lösungen.

Dazu müssen aber auch Sektoren einmal genauestens angeschaut werden, die sich bis jetzt noch nicht beteiligen.

Wir haben aber Sektoren in der Europäischen Union, die vollkommen ausgenommen sind.

Weil sonst wird es uns auch hier in Europa sehr, sehr schwer fallen, dem Stahlbereich zu sagen, den anderen Bereichen zu sagen Ihr müsst einsparen, aber wir haben Exklusivkompetenzen für einige Wirtschaftsbereiche, die vielleicht global unterwegs sind, das ist richtig bei der christlichen Seefahrt, aber auch im Luftverkehr aber hier brauchen wir eine klare Formulierung im Text. Und sonst wird es sehr, sehr schwer werden für uns, bei nachfolgender Gesetzgebung.